virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fimmtíu og níu tvö þúsund og sex um breytingu á níunda viðauka við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund berglindi ásgeirsdóttur og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og jón ögmund þormóðsson frá iðnaðar og viðskiptaráðuneyti tilskipun tvö þúsund og fimm sextíu og átta e b gildir um sjálfstæðan rekstur endurtrygginga af hálfu endurtryggingafélaga sem aðeins stunda endurtryggingar og staðsett eru innan evrópusambandsins og síðar evrópska efnahagssvæðisins eftir að tilskipunin hefur verið felld inn í e e s samninginn og mælir fyrir um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að geta hafið rekstur endurtryggingafélags innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og þurfa nauðsynlegar breytingar að hafa tekið gildi eigi síðar en tíunda desember tvö þúsund og sjö nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt undir nefndarálitið rita jón kristjánsson varaformaður og framsögumaður össur skarphéðinsson jón gunnarsson þórunn sveinbjarnardóttir og sigurrós þorgrímsdóttir